Señor Hoyer, a mi Grupo le han preocupado desde siempre las cuestiones de transparencia y fraude del Banco. En el informe del cual fui ponente el año anterior lo señalábamos y seguimos teniendo problemas de financiación en sitios como Italia, como Eslovenia. Seguimos pidiendo que no se financien proyectos bajo investigación y que, por favor, se hagan públicas de una vez las propiedades o los beneficiarios de este tipo de proyectos.

Le seguimos pidiendo, como pedimos en el informe que se votó anteriormente, que hagan algo para que los contribuyentes españoles no tengan que pagar en la factura de la luz la financiación de este proyecto fallido. El Congreso español acaba de aprobar recientemente la necesidad de desmantelar la planta.